Frau Präsidentin! Zu dieser Rechtsfrage wird die Ausschussvorsitzende gleich Stellung nehmen. Rat und Parlament haben diesen Antrag der Kommission zurückgewiesen. Es herrscht also Einigkeit in beiden gesetzgebenden Institutionen, dass der Antrag nicht berechtigt ist.

Wir verabschieden mit dieser Derivateverordnung eines der Herzstücke der Finanzmarktregulierung.

erhalten die Aufsichtsbehörden endlich Einblick in diesen großen und undurchsichtigen Markt. Das Risiko der Finanzinstrumente wird gemindert. Über zentrale Gegenparteien, die in Zukunft bei jedem Abschluss zwischengeschaltet werden müssen, haben wir strenge Anforderungen geschaffen, einschließlich der Regulierungen für Institutionen aus Drittstaaten. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, auch bei der Kommission, bei Kommissar Barnier. Für bedauerlich halte ich es, dass uns die Geschäftsordnung bei einer so wichtigen Abstimmung keine eingehende Debatte erlaubt. Angesichts dessen, dass sich die sogenannten informellen Triloge häufen, plädiere ich für eine baldige Änderung dieser Bestimmungen. Denn seit dem Juli 2011, als es die Debatte hier in diesem Parlament gab, ist das Ergebnis im Trilog verhandelt worden, und wir haben nicht die Möglichkeit, hier darüber zu reden. Hier muss die Geschäftsordnung geändert werden!